Hvala lepa za besedo. Minister za finance je prej svojem nastopu dejal, da je Slovenija edina država, ki še ni implementirala v celoti zlatega fiskalnega pravila. To pač veliko pove o nas. In, dejstvo je, da smo z ustavno spremembo maja leta dva tisoč trinajst poslali zgolj neki pozitiven signal v mednarodno javnost, zaradi tega so padle, so padli pribitki na naše zadolževanje, tem pa v roku, ki je bil določen ustavnem zakonu in ki so ga zunaj vzeli resno, mi pa ne, nismo pripravili ustreznega zakona. In zaradi te neustavnosti se je kaj dosti prejšnja vlada ni razburjala, zdaj, ko je izgovarjanje prišlo do konca in, je bila kredibilnost resno načeta, je nastala vladna kriza in dobili smo novo vlado, in zdaj je, potem ko je bil prvič zavrnjen resen in usklajen izvedbeni zakon, pred nami bistvu neko gradivo, ki ne prinaša ničesar v pozitivno smer, v negativno smer pa prinaša relativizacijo samega ustavnega člena. Zdaj, o tem je bilo že veliko povedano. Zadnjič, ko se je o, prvič se je razpravljalo o izvedbenem zakonu in nima smisla veliko ponavljati. Če mi se te pripovedi o tem, kako, maksimalno fleksibilna fiskalna politika, ki omogoča nebrzdano zadolževanje, ohranjala gospodarsko rast, varovala državo socialne pravičnosti in blaginje in reševala nakopičene gospodarske probleme, o tem bi bilo to idealno, ampak poglejmo samo zadnjih šest let, ko je Slovenija z izjemo leta in pol, vodila drastično politiko enormnega zadolževanja, se pravi neomejene fiskalne politike, v tem smislu pa nobenega velikega razcveta ni bilo, ne. In smo od leta dva tisoč osem do konca lanskega leta naš javni dolg povečali najbolj v Evropi, mislim, da tudi najbolj na svetu, rast našega zadolževanja je bila največja, tukaj smo absolutni rekorderji po evropskih statistikah. prišli smo iz manj kot osem milijard zadolženosti konec leta dva tisoč osem na skoraj trideset milijard, bližamo se stotim odstotkom bruto domačega proizvoda, se pravi zadolženosti, ki bo dosegla vse, kar Slovenija v enem letu ustvari, in to očitno zelo kmalu, s tem se že sprašuje minister za finance, kdaj bo treba temu našemu javnemu dolgu uradnemu prišteti še bilanco državne si banke. Ej, po naših informacijah kmalu, še letos. Kaj je z dolgovi Darsa? Kdaj pride v isto kategorijo? In, se to so podatki, ki jih je treba imeti na mizi, ko se pogovarjamo o tako resnih stvareh, kot je izvedbeni zakon za uresničevanje zlatega fiskalnega pravila. Bivša država je razpadla, ko je imela okrog dvajset milijard dolarjev, ne evrov, dolga. Bila je manj razvita, kot smo mi, ampak je bilo tistih, ki so ta dolg odplačevali, desetkrat več. To je ta, ta razprava je skrajno resna, ne, zadeva samo nas, zadeva v enaki meri tudi generacijo, katere predstavniki so prej gor sedeli na balkonu in najbrž niso čisto razumeli, o čem mi tukaj govorimo. Vendar bodo oni plačevali napačne odločitve sprejete ob tem odločanju o tem zakonu in tudi sicer in zaradi tega je ta odgovornost zakonodajalca še toliko večja. Si sanjajo o tem, da nam bodo dolgovi odpisani, glejte, so zgolj sanje. Pred dobrimi dvajsetimi leti, pred dvajsetimi leti in šestimi meseci je Slovenija bila ponovno sprejeta v, mednarodne finančne kroge, v pariški klub, ampak za to, da je bila ponovno sprejeta in da se je lahko ponovno zadolževala na finančnih trgih, je morala podpisati sporazum o prevzemu bivšega jugoslovanskega dolga. V tem sporazumu je Slovenija v celoti prevzela celoten alocirani dolg bivše države, se pravi, tiste kredite, za katere se je vedelo, da so bili porabljeni na ozemlju Republike Slovenije in ustrezen delež tako imenovanih nealociranih dolgov, se pravi, tistih kreditov, ki so bili porabljeni, v federaciji in se ni točno vedelo, za katere projekte, v glavnem je šlo to za za za jugoslovansko vojsko, za granate, ki so jih potem streljali na nas pa na Sarajevo, in, zanimive rezultate teh pogajanj. Pogajalski ekipi so bili takrtni finančni minister Gaspari, guverner centralne banke gospod Arhar, doktor Mrak, vsi so še živi in lahko povedo, vse gradivo je tudi na razpolago. Slovenija, če se ne motim, prevzela štiriinpetdeset odstotkov alociranih jugoslovanskega. Štiriinpetdeset odstotkov. Bilo nas je osem procentov v v Jugoslaviji, prestali smo šestnajst procentov bruto domačega proizvoda bivše države, prevzeli smo pa mislim, da štiriinpetdeset procentov nealociranih dolgov, ki jih plačujemo še vedno, vsako leto. V odplačevanju glavnic, ki jih plačuje finančno ministrstvo, mislim, da je še nekaj sto tisoč evrov, ne, seveda konvertiranih iz prejšnjih valut Kraljevine Srbije. Ta dolg je prevzela država SHS pa potem, Kraljevina Jugoslavija, Socialistična federativna republika Jugoslavija, ne, kljub, bom rekel, socialistični retoriki in seveda tudi mi ob osamosvojitvi. To so dolgovi iz ne prejšnjega, ampak iz predprejšnjega stoletja, ki jih še plačujemo neki državi, v kateri sploh nismo bili. Šli takrat v Avstro-Ogrski. Torej to govorjenje o tem, kako je treba čim več zapraviti, več zapraviš, bolj si zadolžen, ne, manj boš vrnil na svojo omejitveno realizacijo. Sloveniji je v letu tisoč devetsto štiriindevetdeset, ko Drnovškova vlada podpisala ta sporazum in ga je parlament ratificiral in je zato spremenil ustavo, tista ustavna sprememba, ki je bila sprejeta v nekaj urah in o kateri danes slovenska javnost praktično stoprocentno misli, da je šlo zgolj za za to, da se je ustanovila Nova Ljubljanska banka in Nova kreditna banka Maribor je imela precej hujše namene, ki imajo ravno tako finančne posledice. S tisto ustavno spremembo se je iz slovenskega ustavnega reda brisala določba, ki je bila sprejeta v tej oziroma v starejši dvorani na tem istem mestu petindvajsetega junija enaindevetdeset in v kateri je pisalo, da je Slovenija pripravljena plačati samo sorazmeren del bivših jugoslovanskih dolgov. Zato da se je Slovenija lahko vrnila na finančne trge, je slednje pristala na plačilo ne samo nesorazmernega, ampak absolutno nesorazmernega dela bivših jugoslovanskih dolgov, in zato je v dveh urah spremenila ustavo. Oziroma temeljno ustavno listino. Kdor ne verjame, naj pogleda besedilo iz leta enaindevetdeset in besedilo, ki ga imamo danes v ustavi. Brez tega, da bi se slovenski javnosti takrat povedalo, bom rekel, vso resnico, poslanci so dobili gradivo na mizo, bila je zaprta seja, nihče ni smel ven, telefone so jim pobrali, ne, in zvečer je bila ta ustavna sprememba pod streho. Odmevalo je samo pač to, da se je pustilo dolgove varčevalcev. Podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu in Sarajevu pač na na lupinah in da so se ustanovile nove banke, govorilo se je, kako se rešuje suverenost države, zdaj ko bomo plačali tudi isto. In ko plačujemo nesorazmerni del bivših jugoslovanskih dolgov, ne, se da izračunati, kakšna je bila cena tistih odločitev. Jaz mislim, da mora slovenska javnost to vedeti, kaj danes posluša pravljice o tem, kako se je kar možno v nedogled zadolževati in kako je ta volilni rezultat na nedeljskih volitvah v Grčiji, nekaj, kar je zgolj okrepilo argumente v to smer. Zdaj, Grčije Grčija je zadolžena, tako visoko, da je dejansko veliko vprašanje, ali je sposobna te kredite vračati v nekem realnem času in, je skoraj gotovo, da bo verjetno ne pod to vlado, ampak pod naslednjo, prišlo do nadaljnjih reprogramov. Že prejšnja vlada se je za to pogajala, potem je bil zaradi te politične krize je bil ta rok podaljšan. Podaljšan je do konca februarja. Konca naslednjega meseca. Potem, če ne bo reprogramov, zapade glavnica, deset milijard morejo vrniti letos in do konca avgusta bomo videli, kako bo tam. Samo tam je tudi naš denar tisti, ki se veselijo, da bodo Grčiji odpisali dolgove, morate vedeti, da bomo to tudi mi plačevali, naši davkoplačevalci. Grška vlada je danes sklenila, da se minimalna plača poveča do trideset odstotkov, se pravi, bo višja kot pri nas, hkrati bomo pa mi plačevali njihove dolgove. Če če se bo to izšlo, jaz mislim, da se da se pač ne bo izšlo. Poglejmo rezultate te neomejene nebrzdane politike zadolževanja v zadnjih šestih letih. Po izračunih gospodarske zbornice smo v tem času izgubili enaindevetdeset tisoč delovnih mest v gospodarstvu. Zadolžili smo se za dvaindvajset milijard evrov, ob tem smo pa izgubili enaindvajset tisoč delovnih mest v gospodarstvu, nekaj jih je bilo ustvarjeno v javnem sektorju, ki so dodaten strošek. Seveda v tem času brez potrebe. Naš bruto domači proizvod je v tem času padel za sedem celih pet odstotka, zdaj, tukaj so neki izračuni, koliko bi padel, če bi se uporabljala švicarska formula v naslednjih štirih ali pa petih letih. Naj bi padel za šest celih pet odstotka, če se ne motim, je izračunalo ministrstvo za finance. V zadnjih šestih nismo imeli švicarske formule, nobenih omejitev za vlado, ne, so bile evropske enake, ki jih zdaj hočete dati v zakon, pa so se kršile. Pa ni delovalo. Nismo izgubili samo enaindevetdeset tisoč delovnih mest, leta dva tisoč osem je Slovenija izdala skoraj enako število ali pa celo več delovnih dovoljenj za tujce, se pravi, še približno toliko, skoraj sto tisoč ljudi v Sloveniji delalo in ustvarjalo dodano vrednost, ne, pa niso všteti v to celotno statistiko, ker se vodilo to posebej. In to je so ogromne številke, ne, ogromne številke, ki neposredno vplivajo na na na seveda na blaginjo ne samo tistih, ki so izgubili delo, ampak tudi so jih ostali in na celotno bilanco in na bruto domači proizvod na te makroekonomske številke. Torej stvari so tako enostavne. Ne, zadolžujemo se pa bodo nova delovna mesta in očitno to ne ne gre. Nekje drugje so rešitve. In tukaj v iz teh razprav, ki so bile, ne, se vidi, da gre za temeljno konceptualna razhajanja. Govori se o tem, da je treba zlato fiskalno pravilo, ki je zdaj v ustavi, nekako razrahljati zaradi suverenosti pa zaradi socialne države. Obratno je res. Obratno je res, bolj solidne javne finance bomo imeli, manj bomo zadolženi, bolj bomo suvereni. Boljše javne finance bomo imeli, več se bo ustvarjalo, manj bomo manj bomo zadolženi, manj bo treba dajati za glavne cene obresti, večja bo blaginja, večja bo socialna država. Zelo preproste stvari so, ki se jih pač noče slišati. Govorjenja je bilo celo o človekovih pravicah, češ da bi, če bi če bi preveč, uravnotežili prihodke in odhodke, da bi kršili človekove pravice. Jaz mislim, da je tudi tukaj stvar ravno obratna, z novim zadolževanjem ne kršite samo človekovih pravic tistih, ki morajo zdaj prekomerno plačevati ali pa teh enaindvajset tisoč ljudi, ki so izgubili delo. Ampak tudi človekove pravice prihodnje generacije, tudi še nerojenih, ki bodo plačevale te račune. Tako da bodimo malo zmerni pri uporabi teh besed. Zdaj še konkretno o samem zakonu ne. Kot že rečeno, mimogrede besedilo takšno, kot je pred nami, relativizira jasne besede, jasno dikcijo, javno prečiščeno in usklajevano leto in pol iz ustavne spremembe, ki smo jo sprejeli maja leta dva tisoč trinajst. Zdaj, postopek sprejemanja se ni začel maja, takrat se je končal. Začel se je že daleč prej pod našo vlado in besedilo ustavnega izvedbenega zakona, ki ste ga pred nekaj tedni zavrnili za to švicarsko formulo, je bilo usklajeno hkrati z ustavno spremembo. Ker takrat nekatere stranke niso hotele glasovati za ustavno spremembo, dokler se ne uskladi tudi izvedbeni zakon. Kljub temu niso hotele, šele potem ko je, naš, ko so rušili našo vlado in smo mi kot opozicija ravnali maksimalno konstruktivno, je bilo besedilo ustavne spremembe dokončno sprejeto. Ampak takrat je veljalo, da je izvedbeni zakon usklajen, vključno s tako imenovano švicarsko formulo, ki jo danes nekateri označujete za ne vem kaj, ste pa nanjo že enkrat pristali, vsaj v Desusu pa v SD-ju ste bili glavnem isti poslanke in poslanci. Iste stranke z isto odgovornostjo, nobene bistvene razlike tukaj. Obstajajo zapisniki teh koordinacij, kjer so se teksti usklajevali, pa jih preberite. Saj stranke jih imate. Tako da tukaj ne gre za to, da se je Slovenska demokratska stranka premislila, premislili sta se dve stranki, ki sta danes v koaliciji. SMC in Združena levica tukaj nimata zgodovine in je nemogoče o tem govoriti, ampak dve stranki v koaliciji sta pa že enkrat usklajevali in uskladili neko besedilo. In bi morali pač slediti temu. Tukaj zdaj predlagano je zgolj uzakonjenje pravil, ki že veljajo. Pakt stabilnosti in rasti velja za nas od leta dva tisoč štiri, ko smo šli v Evropsko unijo, fiskalni kompakt velja, mislim, od leta dva devet ali deset, ko smo podpisali in ratificirali. In zdaj bomo še ustavni zakon zapeljali zapisali iste določbe, ki so že v teh obeh aktih. In vlada tule tudi priznava, da gre pač za to, to že velja, je to sprejeto ali nesprejeto, ne, za Slovenijo to velja, je obvezno, ker teh ciljev ne dosegamo, smo v mehanizmu presežnega proračunskega primanjkljaja, smo pod, neko kontrolo Evropske komisije, zato hodijo komisije, inšpekcija ena je ravnokar šla, in, nič drugače ne bo, če se to zapiše še v ta zakon, nobene dodane vrednosti tukaj ni. En se pa s tem relativizira, zelo jasna dikcija, ki je v sami ustavi, iz tega vidika je za tiste, ki zagovarjamo neko resno politiko in branimo dejansko in socialno državo in suverenost Slovenije, bolje, da tega zakona takšnega, kot je, ni, kot da je. Je ta dilema popolnoma jasna. Tako da če do petka koalicija usklajeno ne bo prišla s kakšnimi dopolnitvami v smer, ki je realna in ki jo mogoče podpre, mi za za takšno rešitev ne bomo glasovali. Priznamo časovno dilemo, ta vlada z izjemo dveh manjših strank, ki sta vsaki vladi, ne, pač ni imela teh dveh let časa za prehodno obdobje, ki ga določa ustavni zakon, s katerim smo spremenili ustavo, in tukaj se je seveda možno o fleksibilnosti. Mi smo leta dva tisoč petnajst zapisali kot obvezen rok uskladitve maja leta dva tisoč trinajst. Se pravi, pred dvema letoma, in ta ta čas je potreben, ne, pač fiskalna konsolidacija ima svoje omejitve, to drži, in da zelo drastični šoki imajo tudi negativne posledice in možnost se je pogovarjati o tem, da to prehodno obdobje dveh let, ki je bilo določeno leta dva tisoč trinajst, pač stavimo v rešitev in s tem se vlada razbremeni tega damoklejevega meča, ki ga sicer ima na vratu. Ne moramo pa pristati na to, da se za to, da se reši ta problem, enostavno relativizira neka neka določba, ki je v ustavi potrebna, ne. Je starejše od tega, kar piše v paktu stabilnosti in rasti in fiskalnem kompaktu, predvsem ostrejše, kot je določba, pakta stabilnosti, vendar pa je pakt stabilnosti nekaj, kar velja nasploh za vse, ne, za države, ki so v boljši ali pa slabši poziciji od nas, v glavnem boljši, mi pa rešujemo konkretno situacijo. In nobena evropska uredba, ki velja za vse, ne more biti dovolj specifična za vsako državo posebej, zato končno imamo manevrski prostor. Torej mi smo v tem tej fazi postopka, zakon pripravljen po pred zgolj ob, neki trdni jasni zavezi koalicije, da ga bo nadgradila. Povedal sem, kje smo, kje vidimo realno težavo za to ali pa za katero koli drugo vlado in katera smer, smo si tukaj pač pripravljen pogovarjati. No, in mogoče še, še dve stvari. Objavljen je bil, objavljena je bila lestvica držav z indeksom ekonomske svobode. Jaz mislim, da bi morala ta lestvica zelo strezniti vse, ki smo del zakonodajnega telesa, predvsem pa vlado, še posebej tisti del vlade, ki sodi v liberalno internacionalo. Vladi sta dve stranki, ki imata svoje poslance ali pa svoje predstavnike, ko gre za sestanke na evropski ravni med evropski liberalci. Desus in Stranka Mira Cerarja. V Evropi so liberalci bistveno bolj striktni zagovorniki finančne discipline kot pa recimo naša skupina konservativcev in, krščanskih demokratov oziroma Evropska ljudska stranka. Tako da to, kar sem prej poslušal, to nekem, surovem liberalizmu, divjem liberalizmu, neoliberalizmu strani poslancev, ki spadate med formalne evropske liberalce, glejte. Se ne bojite, da bo nekdo to prevedel pa vašega predsednika kaj vprašal? To glih tako, kot da bi kolegi iz SD-ja tukaj na veliko kritizirali, socialno politiko in socialo in, ne vem. Tako da enako velja za Desus, v kolikor vem, vaš poslanec gospod Vajgl sedi v poslanski skupini evropskih liberalcev. Tukaj pa razpravljate o surovem liberalizmu. V Evropi ga pa zastopate, glasujete za takšne rešitve. Nas je bilo treba uskladiti z, bom rekel, sam s sabo, ne, preden se bo lahko resno razpravljalo in odločalo o konceptualnih vprašanjih.